Het is onbegonnen werk om in te gaan op alle elementen van dit links geïnspireerde mensenrechtenverslag.

Alle etnische groepen worden getroffen door die onveiligheid, maar het systematische karakter van aanvallen op blanke boerenfamilies is zeer duidelijk en verdient dus onze speciale aandacht. Er zijn de afgelopen vijftien jaar ongeveer drieduizend boeren vermoord in Zuid Afrika, vaak in gruwelijke omstandigheden, en zelfs kinderen worden niet ontzien.

Het gaat dus niet om zomaar een onderdeel van bestaande criminaliteit, maar er is een gerichte campagne bezig tegen de boeren en het valt te verwachten dat de landhervorming die gepland wordt aanleiding zou kunnen geven tot een hetze die het geweld verder zal doen escaleren.